Und ich weiß, dass gerade in dieser letzten Plenarsitzungswoche, die wir im Europäischen Parlament haben, alles drunter und drüber geht.